Som veľmi povzbudený slovami pani komisárky, ktorá ukázala, že Európa je aj signatárom dohovoru OSN o postihnutých ľuďoch a že Európska únia hľadá rezervy, s ktorými sa môže o týchto ľudí postarať.